forseti þegar stutt er eftir til þingloka einn og hálfur dagur eða svo er skiljanlegt að menn vilji nýta tímann ég spyr mig hvort hér sé verið að nýta tímann og vil beina þeirri gagnrýni minni og spurningu til allra hlutaðeigandi það hefur til dæmis ekki verið haldinn fundur þingflokksformanna síðan á mánudaginn þrátt fyrir að um það hafi verið beðið ég vil hvetja fólk til þess að koma sér saman um að vinna hér í samvinnu

ef menn hins vegar ætla að taka höndum saman finnst mér sjálfsagt að nýta kvöldið til góðra verka heyr heyr